Señora Presidenta, ¿qué credibilidad puede tener una Comisión que viola sus propias leyes, que se niega a publicar la lista de alteradores endocrinos —sustancias que están ligadas a alteraciones hormonales, cánceres, infertilidad, desórdenes neuronales y diabetes, entre otras enfermedades— para evitar regular en favor de la salud pública y laboral? No se nos escapa que son muchas las presiones políticas en este caso y, en especial, de la industria americana, que quiere eliminar de la legislación europea el principio de precaución y preparar el desembarco de sus inseguros productos con el TTIP. Pero es un pulso ilegal, pues dilatar una decisión incumple una norma legal que es muy clara. La identificación de estas sustancias, pendiente desde 2014, debe tener criterios científicos y proteger el interés general. La complicidad de la derecha en esta Cámara con la Comisión y el gran capital, obviando que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado en su contra, no me sorprende.